Yo quería hablar de las injerencias. Injerencias estamos viendo muchas. Se ha hablado de las injerencias en Cataluña por parte de agentes rusos. Los hay, sin duda. Pero injerencias hemos estado viendo en Europa muchísimas. Hemos visto las injerencias de la señora Merkel prácticamente en todas las elecciones europeas que se han celebrado desde Hungría a Austria masivamente, etcétera, etcétera.

Pero voy a hablar de una injerencia mucho más grave que esa y es la que tenemos en este momento en España. En España el Partido Socialista está a punto de hacer una alianza electoral con apoyo de los separatistas catalanes, pero con una alianza con los comunistas de Podemos. Podemos es una franquicia venezolana formada en Venezuela por Chávez y por los cubanos, financiada por ellos y que va a tener puesto en el Consejo de Ministros, con lo cual prácticamente vamos a tener a Maduro dentro del Consejo de Ministros en España. El riesgo de la injerencia masiva del Foro de São Paulo en toda Latinoamérica se va a repetir en Europa con esa alianza de los socialistas y los comunistas en España.